A román államnacionalizmus asszimilációs és betelepítési politikája következtében Erdély és Székelyföld magyarsága saját szülőhazájában már már a krími tatárokéhoz hasonló helyzetbe jutott. Kisebbségi magyar közösségünk megmaradásának és jövőjének a biztosítékát az autonómiában látjuk. A jól működő európai autonómiák mintájára ennek megvalósításához kérjük és sürgetjük a román kormány, a nemzetközi közösség, az Európai Unió és az Európai Parlament hathatós támogatását.